Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, après un coup d'État militaire et la destitution du président légitime, l'accord de San José pouvait sembler être une bonne nouvelle.

En organisant lui même un gouvernement d'union nationale, le putschiste Micheletti a persisté dans l'illégalité et dans l'autoritarisme. L'Union européenne doit condamner fermement cette attitude et réclamer sans délai le retour dans ses fonctions du président Zelaya.

Alors que l'OEA l'a déjà fait, nous devons refuser d'envoyer des observateurs. Alors que l'opposition s'est retirée, nous refusons de prendre en compte le résultat d'élections devenues des élections fantoches. Nous sommes inquiets face aux multiples violations des droits de l'homme qui nous sont rapportées. Plus que jamais, l'Europe doit être ferme pour la démocratie. Nous refusons tout accord avec un gouvernement illégal.